Sprijinirea IMM urilor și antreprenorilor oferă o cale de ieșire din criza financiară.

Remarc faptul că măsurile actuale nu au eliminat încă dificultățile din calea dezvoltării IMM urilor 23 de milioane de IMM uri europene așteaptă acțiuni pozitive din partea Comisiei. Un alt aspect important este și dezvoltarea surselor alternative de finanțare. Inițiativele trebuie să fie luate în sensul creșterii accesului la piața de capital și pentru a crea stimulente fiscale mai bune pentru investitori. O atenție deosebită trebuie acordată sprijinirii finanțării la scară largă a companiilor inovatoare. Guvernul României urmează să adopte programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.